Ich begrüße sehr, dass diese Aussprache heute zur europäischen Milchproduktion endlich möglich ist. Das beschlossene Milchpaket war ein erster Schritt. Jetzt ist es aber wirklich hoch an der Zeit, auf die bestehende Marktsituation auch einzugehen. Das sind keine saisonalen Schwankungen am Milchmarkt, sondern die Preise sind zusehends fallend. Sehr viele Betriebe haben die Preissituation der letzten Jahre noch lange nicht verarbeitet. Vor allem in Österreich herrscht sehr, sehr starke Unsicherheit. Die Maßnahmen nach dem Auslaufen der Quote nach 2015 sind wirkliche Existenzfragen für unsere Landwirte. Ich will keine Bruchlandung für unsere Milchbauern durch das Auslaufen der Quote und fordere wirklich konkrete Maßnahmen von Seiten der Kommission. Eine Anpassung der Fettkorrektur und vor allem auch eine Reduktion der Überschussabgabe. Es ist wirklich ernsthaft zu hinterfragen, ob es gerechtfertigt ist, dass einzelnen Milchbetrieben nach wie vor sehr hohe Strafen auferlegt werden. Wenn schon immer von einer sanften Landung gesprochen wird, dann muss das alle Maßnahmen betreffen. Besonderes Augenmerk brauchen die Gebiete, die keine Produktionsalternativen zur Milch haben. Ich verlange hier wirklich eine klare Unterstützung für unsere benachteiligten Gebiete. Ohne Milchproduktion und Viehhaltung können wir diese Regionen nicht am Leben erhalten.